Každý deň čítame o veľkých pokrokoch v súvislosti s robotizáciou, čo môže vyvolávať, pocit ako by sme už začali žiť v dobe sci fi filmov.

Na druhej strane táto oblasť vyvoláva, otvára veľké množstvo otáznikov a rizík. Stroje už dnes v mnohých prípadoch nahrádzajú ľudí v pracovnom procese. Ako bude v praxi vyzerať plne robotizovaný pracovný trh, v skutočnosti nikto nevie. Podľa OECD je Slovenská republika v tomto ohľade druhou najohrozenejšou ekonomikou z pohľadu zvyšovania nezamestnanosti. Rovnako je nebezpečné, aby sa transhumanizmus stával zákonom. Ľudské práva prináležia výsostne človeku. Prisudzovať ich umelej inteligencii je úplne proti prirodzenému stvoriteľskému poriadku. Obávam sa následkov takéhoto konania. Uznesenie neprináša odpovede, ale vnáša do tejto témy iba väčší zmätok.